vitnar til þannig hefur það nú verið upplýst og ég hef séð á skrifum þingflokks formanns vinstri grænna háttvirtur níundi þingmaður reykv að hann leggur trúnað á það að formaður framsóknarflokksins og formaður alþýðuflokksins hafi séð ástæðu til með laumulegum hætti að senda mann til þýskalands til að athuga hvort minnst væri á svavar gestsson í stasi skýrslum nú langar mig að spyrja af þessu tilefni af því talað er um að biðjast afsökunar hvort formaður alþýðubandalagsins á þessum tíma hafi vitað um þessa sendiför ólafur ragnar grímsson